En matière d'éducation, le rôle de l'Union européenne est de construire des ponts entre les différents acteurs et les différentes politiques, qu'elles soient sociales, économiques, de la jeunesse ou de l'éducation, pour montrer que des chemins sont possibles.

Nous devons organiser la portabilité des qualifications en Europe pour qu'elles répondent aux réalités et aux évolutions de la société. Le cadre européen des certifications est un instrument crucial pour améliorer l'employabilité et la mobilité des apprenants. Il existe autant de parcours pertinents que d'individus. Il est essentiel que les parcours proposés soient flexibles et les formations accessibles pour améliorer ses compétences et progresser vers une qualification, vers une certification, c'est à dire une reconnaissance des compétences acquises. La question de la mobilité est importante, en particulier pour les jeunes et les régions transfrontalières, qui connaissent bien l'enjeu de cette reconnaissance des compétences et des diplômes. La révision du cadre de certification commun à l'ensemble de l'Union doit faire le lien entre les systèmes de certification des différents États. Ce travail doit pouvoir s'appuyer sur le dialogue social redynamisé afin d'établir une meilleure adéquation entre certifications et marché de l'emploi et d'intégrer les enjeux de mobilité et de formation tout au long de la vie.